Es ist ein guter Tag für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in der Europäischen Union.

Ich bitte auch diejenigen, die sich kritisch dazu äußern, sich dazu zu bekennen und die Frage zu diskutieren Was macht man eigentlich, wenn mehrere Leute im Auto sitzen, wer übernimmt die Verantwortung, wenn man wahlweise dieses eCall System aus oder einschalten kann?